Ich habe der Entschließung zugestimmt, und ich muss sagen Es schmerzt natürlich ganz besonders, wenn man die Situation in der Ukraine betrachtet.

Ich finde es erst einmal gut, dass wir uns zur Hilfe bekennen, das ist richtig.

Ich denke, es ist einfach zu einfach, wenn Russland immer wieder sagt, dies sei eine innerukrainische Angelegenheit. Das entspricht nicht den Tatsachen, es entspricht auch nicht der Realität.